Kamal et à la commission du commerce international pour l'excellent travail réalisé pendant la préparation du rapport sur l'accord de libre échange Union européenne Inde ainsi que les autres commissions associées AFET et DEVE.

Nous sommes convaincus qu'il est extrêmement important de négocier et de conclure avec succès un accord de libre échange ambitieux avec l'Inde qui résultera en un scénario gagnant gagnant pour les deux parties, l'Union européenne et l'Inde. Plus l'accord de libre échange sera ambitieux, plus grands seront les profits économiques qui peuvent être réalisés par les deux parties, l'Union européenne et l'Inde. C'est là l'une des principales conclusions de l'étude d'impact et de développement durable qui a été réalisée par un consultant indépendant, en parallèle aux négociations. L'objectif de l'étude d'impact et de développement durable était d'analyser l'impact économique, social et environnemental du futur accord de libre échange et d'identifier les éventuelles mesures d'accompagnement nécessaires. L'étude d'impact et de développement durable est actuellement dans sa phase finale et devrait être disponible en avril, par conséquent, bien à temps pour accompagner les négociations en cours.

Nous attendons de convenir de deux sessions supplémentaires cette année, idéalement après les élections indiennes en avril et avant le sommet Union européenne Inde en novembre. Concernant la substance de ces négociations, des progrès ont été réalisés sur tous les sujets faisant partie de l'accord de libre échange, mais il y a encore beaucoup de travail à fournir.

Avant de conclure, je souhaiterais une nouvelle fois exprimer la gratitude de la Commission au Parlement et au rapporteur. La Commission attend avec impatience d'avoir d'autres occasions de coopérer de manière efficace avec le Parlement.